Nem lep meg, amit mondott, mert ön már néhány nappal ezelőtt egy körlevélben fordult az Európai Parlament képviselőihez, amelyben kiállt az azonos neműek házasságát elitélő és diszkrimináló szlovákiai népszavazás mellett.

Pontosan arról van szó, hogy ezeknek az alapjogoknak a kisebbségeket kell megvédeni.